ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á sextugasta og sjöundu greinar umferðarlaga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö sem miðar að því að sérstakt gjald verði lagt á eigendur eða umráðamenn ökutækja sem vanrækja að færa ökutæki sitt til lögmæltrar skoðunar ítrekað hefur verið bent á nauðsyn þess að ná til ökutækja í umferðinni sem eru óskoðuð og í lélegu ástandi af þessum sökum legg ég fram þetta frumvarp í þeirri trú að það muni verði það að lögum fækka óskoðuðum ökutækjum í umferð til muna gjald það sem hér er um ræðir er hugsað sem eins konar viðurlag vegna vanrækslunnar og þar með hvatning til eigandans að bæta ráð sitt og ber honum að greiða þegar mætt er með ökutækið í skoðun á skoðunarstöð

jafnframt yrðu gerðar ráðstafanir til þess að taka skráningarnúmerin af viðkomandi ökutæki gera má ráð fyrir því að eigendur ökutækja muni ef frumvarp þetta verður að lögum fremur kjósa að fara með ökutæki sín til skoðunar og komast þannig hjá því að borga gjaldið virðulegi forseti ökutækjaeign landsmanna hefur aukist geysilega á undanförnum árum um síðustu áramót voru skráð ökutæki hér á landi tvö hundruð fimmtíu og átta þúsund og níu þar af voru tuttugu og fimm þúsund hundrað tuttugu og átta þeirra óskoðuð eða tæplega tíu prósent af heildarökutækjafjölda landsmanna þetta er með öllu óviðunandi ástand út frá umferðaröryggissjónarmiðum en skilvirk úrræði hafa til þessa skort til eftirfylgni með því að óskoðuð ökutæki séu færð til skoðunar

hefur þungt í vöfum að reka refsimál vegna umræddra brota með því fyrirkomulagi sem hér er lagt til verður gjaldið greitt þegar eigendur færa ökutæki sín til skoðunar á skoðunarstöðvum og er talsvert hagræði í því umferðaröryggisgjald er nú innheimt við skoðun ökutækis og hefur þetta fyrirkomulag reynst vel til þessa hefur það fyrst og fremst verið verkefni lögreglunnar að hafa eftirlit með því að fylgt sé reglum um skyldu eiganda ökutækis til þess að færa það til skoðunar mjög misjafnt er eftir landshlutum hversu vel lögreglan fylgist með því að óskoðuð ökutæki séu færð til skoðunar og fer það aðallega eftir því hvort mannafli er fyrir hendi til að sinna þessu verki það er engum blöðum um það að fletta að mjög brýnt er og í þágu aukins umferðaröryggis að eigendum ökutækja sé veitt aðhald þannig að þeir fylgi þeim reglum sem gilda um vátryggingu og skoðun þó svo að hér sé verið að gera tillögu um talsvert hátt gjald vegna vanrækslu á að færa ökutæki til skoðunar verður að skoða það í ljósi þess hver sú hætta er talin vera sem óskoðuð ökutæki sem ekki eru í lagi kunna að skapa í umferðinni eins og staðan er nú getur l lögreglan samkvæmt sextugustu og níundu greinar umferðarlaga tekið skráningarmerki af ökutæki sem ekki hefur verið fært til skoðunar þegar krafist er lögreglan hefur lýst því að hún kjósi að hafa sýnilega löggæslu í umferðinni sem mesta en síður sinna því að leita uppi óskoðuð ökutæki verði frumvarp þetta að lögum myndi lögreglan einungis hafa þau afskipti af óskoðuðum ökutækjum að taka skilyrðislaust skráningarmerki af ökutæki í umferð þegar vanrækt hefur verið að færa það til skoðunar í sex mánuði almenna reglan er að ökutæki skal færa til aðalskoðunar á þriðja ári eftir að ökutækið er skráð í fyrsta sinn síðan á fimmta ári og árlega eftir það í tengslum við frumvarp þetta er ráðgert að gerðar verði breytingar á þessum reglum þannig að ökutæki væru fyrst skoðuð eftir fjögur ár en síðan á tveggja ára fresti er það til samræmis við það sem gerist almennt í evrópu til að auka umferðaröryggi er í tengslum við frumvarp þetta jafnframt stefnt að því að efla vegaeftirlit verulega með aukinni samvinnu lögreglunnar eftirlitsmanna vegagerðarinnar og skoðunarstöðva þegar er komin nokkur reynsla á slíka samvinnu í átaksverkefnum sem lofa góðu í skýrslu nefndar um leiðir til að styrkja atvinnulíf á vestfjörðum sem skilaði forsætisráðherra tillögum sínum í apríl tvö þúsund og sjö er lagt til að sýslumanninum í bolungarvík verði falin eftirfylgni með því að óskoðuð ökutæki verði færð til skoðunar í niðurlagi þriðju málsgrein er opnað á þennan möguleika með því að ráðherra getur sett nánari reglur um álagningu og innheimtu gjaldsins og að heimilt sé að fela öðru stjórnvaldi innheimtu gjalds í vanskilum helsti ávinningur með frumvarpinu er því að vænta má þess að óskoðuðum ökutækjum í umferð muni fækka verulega og að þetta fyrirkomulag muni almennt leiða til aukins umferðaröryggis frumvarp þetta var sett til umsagnar á heimasíðu samgönguráðuneytisins og bárust gagnlegar ábendingar virðulegi forseti ég vil leggja til að frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar alþingis